Por otro lado, también hemos garantizado al Banco Europeo de Inversiones un volumen mínimo de operaciones de inversiones soberanas en el sector público para que estas no se vean interrumpidas por el cambio al nuevo instrumento. Y por último, y siguiendo el trabajo que ya habíamos realizado en el Fondo de Desarrollo Sostenible, también hemos concretado la definición de adicionalidad, hemos establecido criterios más estrictos en la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales y, además, hemos mejorado los mecanismos de reclamación.